Betroffen von dieser Strategie sind vor allem unsere Landwirtschaft und unsere ländlichen Räume deren Anliegen verdienen Gehör. Die EVP hält es deshalb für unabdingbar, dass die zentrale Rolle der Landwirtschaft und der ländlichen Räume vor Veröffentlichung der Strategie diskutiert wird. Nur so können wichtige Fragen des Europäischen Parlaments wie zum Beispiel die Finanzierung, die Wettbewerbsfähigkeit und der Zusammenhang mit der Gemeinsamen Agrarpolitik in die Strategie aufgenommen werden.